On ilmselge, et me peame tunnistama vajadust tõhusamalt rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet FIEna tegutsevate meeste ja naiste ning neid abistavate abikaasade suhtes. aastat tagasi võeti vastu vastav direktiiv. Euroopa Parlament ja komisjon on järjekindlalt kutsunud üles seda direktiivi läbi vaatama, sest elu on teinud oma korrektiive. Ja täna jõudsime selleni, et said vastu võetud direktiivi muudatused, sai vastu võetud uus direktiiv, mis parandab abistavate abikaasade olukorda, olgu see siis põllumajanduses, käsitöönduses, kaubanduses, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes või vabakutselistes ametites. Ma tervitasin seda otsust ja toetasin raportit.